Za prvé, evropští státníci dlouhodobě mluví o růstu konkurenceschopnosti Evropy a o startování růstu. V ekonomických dějinách neexistuje jediný příklad, který by dokazoval, že jakékoliv zvýšení daní znamená nastartování růstu a zvýšení konkurenceschopnosti.

To je pro nás zásadně nepřijatelné, neboť my se domníváme, že evropský rozpočet je příliš tučný a potřebuje zásadní dietu. Je třeba šetřit na výdajové straně rozpočtu, ne hledat nové zdroje. Za třetí, ekonomové se v poslední době správně domnívají, že banky potřebují více kapitálu a likvidity. Jakou logiku tedy má finanční zdroje ze sektoru odvádět? Bude li totiž DFT zavedena, dá se očekávat únik významné části finančního sektoru do DFT free zone Za čtvrté, uvalení DFT na obchody s akciemi a deriváty nepřispěje ke zvýšení stability finančního sektoru, jak se valná většina z vás domnívá. Naopak, dojde ke zvýšení volatility. Neboť nová daň donutí obchodníky, aby se soustředili na jiné, méně obvyklé a daněmi prozatím nezatížené finanční obchody.